El mensaje de la Comisión es claro muchos países de América Latina han conseguido sus objetivos de crecimiento y, por lo tanto, han de ser considerados como graduados de la ayuda al desarrollo. Pero, si bien la región ha experimentado una incuestionable etapa de crecimiento, estamos hablando de una de las regiones más desiguales del mundo, una región que aglutina el 41 de la población más pobre del planeta, una región en donde 52 millones de personas viven con menos de dos dólares al día y

En ese contexto de una América Latina fuerte económicamente y capaz de luchar por su propio desarrollo, la Unión Europea únicamente tiene que seguir colaborando en aquello para lo que nos necesiten. No apoyamos el enfoque radical propuesto por la Comisión que sustenta la diferenciación exclusivamente en criterios económicos, que hace que países como Ecuador, Colombia o Perú salgan de nuestro sobre de ayuda bilateral y que, sorprendentemente, mantiene la cooperación con un país como Sudáfrica, con datos

Pedimos, por tanto, una diferenciación responsable que tenga en cuenta otros indicadores, como el de vulnerabilidad y crisis de ECHO o el coeficiente Gini. Es también esencial que el próximo Instrumento de Cooperación al Desarrollo cumpla su objetivo de erradicación de la pobreza, y pedimos, por tanto, dar valor añadido a la política de cooperación al desarrollo de la Unión Europea mediante la puesta en marcha de una cooperación a la medida de cada país y región, con objeto de maximizar nuestro esfuerzo económico y la eficacia de nuestra ayuda y así evitar un duro mensaje político a nuestros socios de América Latina. Apostamos por un cambio de enfoque de nuestra cooperación que consolide los logros económicos y sociales de América Latina un nuevo enfoque que supone una responsabilidad que ha de ser compartida y apoyada por los países de la región, alentando políticas fiscales y tributarias más eficaces e impulsando los servicios sociales básicos, la inversión en ciencia, en tecnología e innovación, y la lucha contra la inseguridad ciudadana. Una cooperación eficaz también significa concentrar los recursos en los más vulnerables. Por ello en el informe pedimos que se mantenga el volumen del Instrumento de Cooperación al Desarrollo para América Latina y que cualquier posible reubicación de fondos beneficie a los países menos desarrollados de la misma región. La actual propuesta de la Comisión Europea elimina a once países de América Latina de la cooperación bilateral. No apoyamos este enfoque radical y demandamos una reorientación del Instrumento de Cooperación al Desarrollo.